Vorrei chiedere alla collega se è al corrente del fatto che la vaccinazione risiede in un campo che riguarda la salute e non la sanità. La salute si occupa delle persone, di mantenere lo stato di salute delle persone che sono già sane. Non stiamo parlando di persone malate, quindi questa è una competenza che non è degli Stati membri ma è una competenza anche del Parlamento europeo e delle istituzioni europee.